Purtroppo il velo dell'ipocrisia è caduto, lo possiamo dire chiaramente, perché i paesi europei a parole sembrano diversi, nei fatti invece sono tutti uguali, si dimostrano veramente tutti uguali. A Berlino, qualcuno si era illuso di aver portato a casa qualche risultato a parte la retorica, abbiamo portato a casa un risultato ben magro, il codice per le ONG, mentre i porti degli altri paesi europei rimangono tutti sigillati.

Ebbene, speriamo che questo foro si faccia carico della migrazione nel Mediterraneo, un fenomeno di proporzioni tali che deve essere gestito dalla comunità internazionale tutta. E porto un messaggio al Presidente Juncker che non si accontenti di soluzioni ridicole, per favore, e porti a casa qualcosa di concreto.

È stato ricordato come uomo del futuro, perché scelse il percorso giusto e la Storia lo seguì. Ecco, vede, o l'Europa riprende questa capacità, sarà in grado di riprendere questa capacità, o non sarà. In quel caso, non la rimpiangeremo molto.